Paní předsedající, já jsem stejně jako moji kolegové pozorně poslouchal vystoupení Rady a zřejmě budu jediným, kdo tady řekne, že je s vystoupením Rady a s jejím sdělením spokojený.

Uvědomuje si, že neexistuje pouze Evropský parlament, že existují i národní parlamenty a že debata v národních parlamentech není jednoduchá a není jednosměrná.

Pokud tady Rada řekne, že je to 600 dokumentů, které ani nejsou v úředních jazycích, a národní parlamenty se s tím musí nějak poprat, tak to samozřejmě trvá nějaký čas.

Statické stanovení cílů před půl rokem zásadně neodpovídá ekonomickému turbulentnímu vývoji v současné době.